virðulegi forseti ég er hér að mæla fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem er lagt fram hér aftur það hefur verið lagt fram nokkrum sinnum áður og flestir þekkja þetta betur frá fyrsta flutningsmanni sem var á síðasta kjörtímabili og er því miður ekki með okkur hér en það er háttvirtur fyrrverandi þingmaður pétur blöndal sem fékk á málið hjá sér háttvirtir þingmenn úr ýmsum flokkum í þinginu ég ætla ekki að halda hér langa ræðu um þetta mál en vil hins vegar hvetja þá sem hafa áhuga á lífeyrismálum til að skoða greinargerðina sem er einstaklega vel unnin og einstaklega fróðleg því að hún fer yfir sögu lífeyrissjóðanna í stuttu máli og hvaðan þessar hugmyndir eru komnar og af hverju framkvæmdin er eins og hún er í dag ég held að það sé hins vegar mikilvægt að við séum öll meðvituð um það að það er mikið lán fyrir okkur að vera með íslenska lífeyrissjóðakerfið við erum ein af sex þjóðum innan o e c d sem við getum sagt að eigi einhverja eign í lífeyrissjóði það gerir samkeppnisstöðu okkar miklu sterkari en annarra þetta frumvarp miðar ekki að því að umbylta því kerfi sem núna er en það snýr fyrst og fremst að því að skerpa á ákveðnum grundvallaratriðum sem ég ætla hér að fara yfir í fyrstu grein er sérstaklega tekið fram lífeyrissjóður er eign sjóðfélaga sinna innstæða eða réttindi samkvæmt samningi um tryggingavernd eru eign rétthafa þarna er tekið skýrt fram það sem ég held að flestir séu sammála um að sé í reyndinni en þó kannski ekki í framkvæmd að viðkomandi sjóðfélagi eigi þau réttindi sem hann fær með því að greiða inn í viðkomandi lífeyrissjóð í annarri grein er lífeyrissjóði gert skylt að upplýsa um áunninn og væntanlegan lífeyrisrétt viðkomandi sjóðfélaga og hlut hans í hreinni eign til greiðslu lífeyris síðan er í þriðju grein tekið skýrt fram að viðkomandi sjóðfélagi fer með atkvæðisrétt eftir sinni eign og sínum réttindum þetta ber allt að sama brunni það er að skerpa á eign lífeyrissjóðanna þeir eru eign sjóðfélaganna þeir kjósa sér stjórn og verða eðli máls samkvæmt að vera upplýstir um það hve mikla fjármuni þeir eiga og hve miklar eignir þeir eiga í viðkomandi lífeyrissjóði einhver kynni kannski að segja er það ekki fullkominn óþarfi að leggja svona mikla áherslu á það að viðkomandi einstaklingar viti hvað þeir eiga mikið í lífeyrissjóði hugsunin á bak við það er einfaldlega sú að skerpa skilning landsmanna á lífeyrissjóðunum þannig að fólk sé meðvitað um það hversu mikla fjármuni þarna er um að ræða það er ekkert sjálfgefið að við höfum lífeyri þegar við erum komin á lífeyrisaldur og það er svo sannarlega ekki þannig í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við það var svo sannarlega ekki hér þannig á árum áður það er einmitt farið yfir það hvenær fyrsti lífeyrissjóðurinn fór yfir í greinargerðinni og hann var stofnaður lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins nítján hundruð tuttugu og eitt en rætur hans eru allt frá átján hundruð fimmtíu og eitt til að fólk sé meðvitað um gildi lífeyrissjóðanna verða menn eðli málsins samkvæmt að skilja þetta samhengi það er ekki hægt að útskýra það betur en það að fólk fái upplýsingar um sinn lífeyrissjóð og sína eign þetta mál á sér hliðstæðu að því leytinu til að það eru til lífeyrissjóðir á íslandi og hafa verið til í langan tíma þar sem nákvæmlega þessi grundvallarprinsipp eru til staðar og hefur þeim alla jafna vegnað vel þess eru þó dæmi að ekki hafi gengið vel hjá lífeyrissjóðum með þetta fyrirkomulag en það sama á við um þá lífeyrissjóði þar sem enn þá fulltrúar atvinnurekenda og launþega eru með fólk í stjórnum ég held að það sé mjög mikilvægt að við klárum þetta mál og mjög mikilvægt að það fái þinglega meðferð þess vegna er líka þetta fyrsta mál sem þetta er fyrsta þingmannamálið sem þingflokkur sjálfstæðisflokksins leggur fram á þessu þingi til þess að við fáum þetta helst samþykkt en í það minnsta er mjög mikilvægt að þessi umræða verði tekin og ég held að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir alla en þó sérstaklega ungt fólk að það átti sig á mikilvægi lífeyrissjóða og þeirra réttinda sem það fær með því að greiða inn í viðkomandi lífeyrissjóð það hvetur til sparnaðar það ýtir undir skilning á efnahagslífinu og mikilvægi langtímasparnaðar það gerir það líka að verkum að það er meiri sátt að ég tel um lífeyrissjóðina þegar fólk hefur skilning á eðli þeirra og hvað það þýðir fyrir hvern einstakling að eiga réttindi í lífeyrissjóði virðulegi forseti ég ætla ekki að hafa þetta lengra ég hvet þá aðila sem hafa áhuga á þessum málum til að kynna

þetta var eitt af baráttumálum hans sem hann lagði gríðarlega vinnu í þegar pétur blöndal lagði vinnu í eitthvað var það gert af heilum hug og af mikilli þekkingu og fá mál þekkti hann betur en lífeyrismálin þó að hann þekkti mörg mjög vel og kom þar líka styrkur hans sem tryggingastærðfræðings vel fram í þessu máli og öðrum sambærilegum virðulegi forseti ég legg til að þessu máli verði vísað til efnahags og